Voorzitter, wanneer het niet goed gaat in de Europese Unie uiten wij kritiek.

Wanneer het wel goed gaat, moeten we dat ook durven erkennen en kunnen erkennen.

Werk dat nodig is in de Europese Unie, grote infrastructuurprojecten die goed zijn voor onze leefbaarheid en goed zijn voor onze economie en in totaliteit ook voor de Europese economie.